Ich habe den Vorschlag für eine Richtlinie zur Umsetzung eines freien und einheitlichen europäischen Eisenbahnraums unterstützt.

Das hängt vor allem mit der Qualität des rollenden Materials zusammen, vor allem im Güterverkehr werden zum Teil vollkommen überalterte Wagons verwendet. Der Widerstand gegen diesen Lärm in der Bevölkerung wächst zunehmend, und dies gefährdet wohl auch die Verlagerung des Transports von Waren, vor allem von der Straße auf die Schiene. Deshalb müssen wir dringend Maßnahmen ergreifen, um die Lärmbelästigung zu verringern.